Dziś Parlament Europejski dyskutuje o ustawie, którą wnieśli do polskiego parlamentu obywatele. Chcę sprostować kłamstwa pana Biedronia, bowiem jest to ustawa obywatelska, a nie ustawa rządowa, i trzeba mieć tego pełną świadomość.

Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

Drugi paragraf Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego. Następny paragraf Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego za pomocą środków masowego komunikowania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. I ostatni paragraf Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, i wykorzystuje dziecko, podlega karze pozbawienia wolności. Pan Biedroń jest ordynarnym kłamcą.